Recunoscând importanța Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, a Sinergiei la Marea Neagră, a Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării și având în vedere importanța geostrategică a Mării Negre pentru Uniunea Europeană, solicităm Comisiei elaborarea unei strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, care să fie integrată cu strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene în 2007, ceea ce a extins în Marea Neagră politica comună în domeniul pescuitului. Provocările cu care se confruntă pescuitul în Marea Neagră sunt lipsa unei gestionări regionale cooperative a pescuitului, utilizarea unor tehnici destructive de recoltare, eutrofizarea și poluarea, poluarea din surse terestre și din evacuări directe, pierderea unor habitate valoroase de depunere a icrelor și de creștere, și pescuitul.